Il y a d'ailleurs eu de nombreuses études qui ont démontré qu'un investissement de 2 du PIB européen dans le secteur social permettrait de créer près de 20 millions d'emplois en Europe, et notamment des emplois féminins. Il était donc plus que temps, si nous voulons vraiment être efficaces, d'analyser nos politiques économiques sous l'angle social et environnemental, et évidemment je m'en réjouis. Enfin, j'espère que la Commission et le Conseil nous suivront dans des mesures fortes au bénéfice des Européens.